þjóðarinnar í raun má segja að allir helstu áhrifaþættir í íslensku efnahagslífi séu mjög viðkvæmir núna hvort sem litið er til endurreisnar bankakerfisins gengismála heimila fyrirtækja eða framkvæmda við höfum

fram raunhæf markmið til þess að mæta þeim bráðavanda sem fjölskyldur og fyrirtæki standa frammi fyrir á sama tíma er nauðsynlegt að við íslendingar setjum okkur skýr markmið inn í framtíðina þótt vandinn í íslensku efnahagskerfi sé mikill má ekki gleyma því að heimurinn allur stendur frammi fyrir miklum erfiðleikum víða í evrópu er kreppan enn að dýpka og til dæmis á bretlandi sjá menn fram á mjög alvarlegt ástand ísland er hluti af þessum alþjóðlegu mörkuðum við erum ekki einangruð hér norður í hafi og eigum ekki að líta svo á þvert á móti erum við rétt eins og önnur ríki tannhjól í hagkerfi heimsins þótt smátt sé okkar útflutningsgreinar hafa hlutverki að gegna á alþjóðlegum mörkuðum við seljum ekki fisk nema aðrir kaupi virðulegur forseti ný ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur tekur nú

ég vil óska forsætisráðherra og ríkisstjórn hennar alls góðs við það að leysa úr erfiðum verkefnum fyrir heill lands og þjóðar við sjálfstæðismenn munum styðja ríkisstjórnina í öllum þeim verkum hennar sem til framfara horfa fyrir þjóðina en við

og einn fær notið sín það má ekki varpa þeim vanda sem núlifandi kynslóðir standa frammi fyrir

þess að þessi ríkisstjórn sem nú situr byggir á grunni þeirrar minnihlutastjórnar sem sat hér í aðdraganda kosninga

frumkvæði þess og elju góðir landsmenn við höfum alla burði til þess að komast sæmilega hratt út úr þeim vanda sem við blasir grunngerð samfélagsins stendur traustum fótum en á sama tíma verðum við að horfa til næstu kynslóða og gegna nú þegar grunn að aukinni hagsæld þjóðarinnar það gerum við með því að leiða saman ólíka hópa í þjóðfélaginu við eigum að nýta háskólasamfélagið markvisst og tefla því fram með atvinnulífinu og